Dies ist vor allem auch eine nachhaltige Art und Weise, Europäer zu werden, weil Sie gesehen haben, dass man nur gemeinsam die Krisen lösen kann und nicht jeder für sich allein.

auch die Arbeitslosigkeit auseinander bewegt.

hat. Aber es ist eine konkrete politische Haltung, die dazu führt, dass der wirtschaftliche und soziale Ausgleich und dass auch Sozialpartnerschaft eine Rolle spielen.

Sie haben von Investitionen gesprochen.

Und das nicht nur als freiwillige Maßnahme einiger Länder. Es muss eine gemeinsame europäische Aktion sein! Das, was die Kommission vorgeschlagen hat, ist

Ausland. Schon wieder kommt er mit der Finanztransaktionssteuer!

Ich werde das auch morgen von der irischen Präsidentschaft einfordern, dass es dazu kommt. Aber, Herr Bundeskanzler, Sie werden es mir verzeihen, dass ich so wie der Kollege Daul auch darauf hinweise, dass der Kampf gegen die Steuerhinterziehung auch einen aktiven Beitrag Österreichs

sein. Bitte nehmen Sie auch von hier mit Wir wollen einen gemeinsamen europäischen Kampf gegen die Steuerhinterziehung, ein gemeinsames europäisches Abkommen mit der Schweiz, um wirklich zu zeigen, dass auch in diesem Fall Österreich und die gesamte Europäische Union hier gemeinsam vorgehen. Der letzte Punkt, Herr Bundeskanzler. Es ist ganz wichtig, was Sie auch grundsätzlich in Ihren letzten Worten gesagt haben Sie haben sich seit Jahren auch hier gab es einige kritische Stimmen immer klar abgegrenzt vom Rechtsextremismus, auch vom Rechtspopulismus.

finden. Allerdings auch viel Widerspruch. Aber es ist wichtig, diesen Kräften nicht nachzugeben, sondern eine klare Trennlinie